Los invisibles se han hecho visibles porque se han organizado en una caravana migrante son visibles porque han decidido hacer del tránsito migratorio una protesta contra la injusticia, una protesta contra una vida de precariedad, una vida de violencia de la que huyen, una vida que es consecuencia directa de nuestras políticas. ¿Estaríamos ante esta caravana migrante si no hubiéramos mirado hacia otro lado cuando el golpe de Estado en Honduras?

miramos hacia otro lado cuando lo único que se les ofrece son armas, concertinas y la militarización de las fronteras.

Exigimos que se le ponga freno a Trump y exigimos que el Parlamento Europeo mande una misión de observación a esa caravana para que se respeten los derechos humanos y se respete el derecho al asilo de todas y de todos. Que los invisibles nunca más vuelvan a ser invisibles no son números, son personas.